Wszyscy chyba mamy świadomość, jaką walkę stoczyła tutaj nasza sprawozdawczyni po to, żeby te pieniądze zwiększyć. W czasach kryzysu wiadomo, że wszędzie są cięcia. Tutaj podziękowania, bo to była walka, to nie była prośba, to nie były tylko szacunki księgowe, to była naprawdę walka o to, żeby ten program mógł w dalszym ciągu nie tylko istnieć, ale jeszcze mieć zwiększoną pulę środków na swoje działanie.

Wiemy o tym, że w tej chwili trwa szczyt klimatyczny i wiele problemów być może przez to, że zwrócimy na to uwagę zostanie rozwiązanych. Niemniej ten program powinien współdziałać z programem Horyzont 2020. Wiemy o tym, że ten drugi program będzie miał innowacyjność, wiele badań, i bardzo ważne jest, żeby te dwa programy współdziałały, żeby one się uzupełniały. Główne zadanie, jeśli chodzi o program LIFE, to jest wykorzystanie tych środków, ale wykorzystanie absolutnie efektywne i ciągłe monitorowanie. Jakie, można powiedzieć, były wady? Wady były takie, że nie zawsze były wliczane do rozliczeń wszystkie niekwalifikowane koszty i to były koszty personelu, koszty VAT u i one bardzo sprawiały, że nie wszyscy mogli, nie wszystkie podmioty mogły korzystać z tego programu w taki sposób, jakbyśmy chcieli, bo szczególnie małe przedsiębiorstwa, małe podmioty o skali programów zdecydowanie mniejszej, one nie mogły skorzystać, bo nie miały wkładów własnych tak potrzebnych na to uzupełnienie. Natomiast wadą też jest to, że te środki są często centralnie zarządzane przez Komisję i wybierane projekty są nie zawsze priorytetowe. W tej chwili ustaliliśmy te priorytety i mam nadzieję, że te priorytety pokażą, że to będą najlepsze zrealizowane z możliwych.